Signor Presidente, onorevoli colleghi, il recente accordo che apre la strada ad elezioni pacifiche entro il 2017 nella Repubblica democratica del Congo è, finalmente, dopo un periodo di gravi tensioni, una buona notizia per questo paese di fondamentale importanza per la regione dei Grandi Laghi e per tutta l'Africa. Il Congo si è trovato ad affrontare in questi anni una situazione di insicurezza sociale, oltre che politica, di cui ha fatto drammaticamente le spese la popolazione civile, con le improvvise migrazioni interne o nei paesi vicini un processo che va bloccato se non vogliamo trovarci di fronte all'ennesima catastrofe umanitaria. È assolutamente necessario che l'Europa e la comunità internazionale lavorino per il rispetto degli accordi, la pacificazione nazionale del paese e per favorire l'instaurazione di un sistema politico democratico che consenta l'alternanza al potere, nel rispetto del dettato costituzionale. Questa è la condizione di base ed essenziale per tirare fuori il paese dalla difficile e pericolosa situazione in cui si trova.